Señor presidente, los británicos han decidido irse. No tiene ningún sentido que, además de irse, quieran decidir cuál tiene que ser nuestra posición. En la Unión Europea se está dentro o fuera, y si se está fuera no se puede decidir qué es la posición que tenemos que mantener los que nos quedamos dentro.

Quizá esta sea la demostración de que no es necesaria una extensión larga del artículo